Herr Präsident! Es geht mir als Europäerin nicht um Ausländerfeindlichkeit oder Protektionismus, sondern um soziale Gerechtigkeit und gute Arbeitsbedingungen für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich betone ausdrücklich Das Instrument der Entsendung ist eine positive Sache im europäischen Binnenmarkt. Allerdings sind wir angetreten, um Missbrauch, Illegalität, Lohn und Sozialdumping zu beenden. Was jetzt auf dem Tisch liegt, ist weit weg davon. Es spielt eher diesen Rattenfängern in die Hände, weil wir nur minimale und teilweise kosmetische Änderungen haben. Es wäre wichtig gewesen, eine zeitliche Begrenzung der Entsendung in den Text zu schreiben.

Was ist ein Entsendeunternehmen?

Wir hätten eine Haftung über die gesamte Subunternehmerkette gebraucht und auch die Begrenzung der Untervergabe, denn da findet der Missbrauch statt. Wir brauchen effektive Kontroll und Sanktionsmechanismen. Auch das ist sehr ungenügend! Wir brauchen die Einforderung des Arbeitsortsprinzips bei Missbrauch, denn das öffnet ja gerade Missbrauch Tür und Tor, da er noch billiger ist und nicht entsprechend bestraft wird. Wir brauchen eine Koordinierung, eine europäische Koordinierung von Arbeitskontrollen. Ich bin sehr enttäuscht.